Señor Presidente, Señorías, es una satisfacción estar hoy, una vez más ante ustedes, para participar en este debate dedicado a dos de los pilares más importantes de la unión energética la eficiencia energética y las energías renovables. Además, abordarlas al mismo tiempo refleja el importante papel que ambas juegan a la hora de cumplir los ambiciosos compromisos climáticos alcanzados durante la pasada Cumbre de París. Y el debate tiene lugar en un momento muy apropiado, cuando estamos ultimando la revisión de la legislación de eficiencia energética y de energía renovable, que verá la luz en la segunda mitad del año.

Como saben, estamos preparando las revisiones de las Directivas de eficiencia energética y de eficiencia energética en los edificios. El propósito es establecer los objetivos de eficiencia energética para 2030 y asegurarnos de que tenemos a nuestra disposición el marco y las medidas adecuados para alcanzarlos y, al poner el foco en los edificios en particular, estamos dando prioridad a los sectores que tienen un mayor potencial de ahorro energético. El informe llega a una serie de conclusiones que tendremos en cuenta en la preparación de las revisiones que acabo de mencionar. Estoy plenamente de acuerdo con la conclusión del informe Pieper sobre la necesidad de incluir sistemáticamente el principio de eficiencia energética primero en nuestras políticas energéticas y climáticas. Déjenme decirles también que Europa necesita un objetivo explícito para 2030 que esté integrado en la legislación. Será importante a la hora de mandar una señal positiva a los inversores y a los legisladores y para potenciar las inversiones a largo plazo que necesitamos para cumplir con nuestros objetivos.

En este sentido, permítanme subrayar el hecho de que la revisión de la Directiva de eficiencia energética abordará el artículo séptimo, obligaciones de ahorro energético. La reciente evaluación mostró que los Estados miembros se han tomado esta política en serio, han tomado medidas necesarias y establecido sistemas de control y verificación para alcanzar los ahorros necesarios para 2020. Se espera que para 2020 este artículo pueda aportar cerca de la mitad del ahorro de la Directiva de eficiencia energética. Podemos afirmar que ha sido un instrumento efectivo, pero necesitamos ahora alinearlo en consonancia con el marco general para 2030, de modo que pueda contribuir a los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones definidos en el Consejo Europeo en octubre de 2014. Será importante también fomentar la inversión privada en nuestros edificios, sector con enorme potencial de ahorro, sector clave no solo para alcanzar nuestras metas de eficiencia energética, sino también para abordar la pobreza energética, reducir las altas facturaciones energéticas y disminuir los riesgos para la salud. La revisión de la Directiva de eficiencia energética en los edificios pondrá especial atención a estos objetivos. Quiero, una vez más, agradecer al ponente haber incorporado a su informe estos importantes asuntos, y tenemos que trabajar estrechamente en estas propuestas legislativas. Naturalmente, esto es también válido para la revisión de la Directiva sobre energía procedente de fuentes renovables. Esta es una directiva que ha funcionado bien.

2020. Todos los países menos uno van por delante de su trayectoria indicativa y nueve ya han alcanzado sus objetivos de 2020. Esto nos ha permitido recortar nuestras importaciones de combustibles fósiles, reducir emisiones y desarrollar una industria de renovables competitiva. Sin embargo, algunos Estados miembros necesitan aumentar sus esfuerzos para estar a la altura de la intensa trayectoria que necesitamos mantener en los próximos años. Por eso, estamos plenamente concentrados en la implementación de la Directiva de energías renovables y sé que esto es fundamental para el Parlamento Europeo. Pero, como bien subraya el informe, también necesitamos mirar hacia el periodo posterior a 2020. La revisión de la Directiva de energías renovables será el pilar central de estos esfuerzos y vendrá reforzada por el rediseño del mercado eléctrico y la iniciativa sobre gobernanza de la Unión de la Energía. Como muchos de ustedes han pedido, queremos poner sobre la mesa un marco legal robusto que dé estabilidad a los inversores y ayude a alcanzar nuestros objetivos de forma eficiente. Nuestra ambición es que la revisión de la Directiva de renovables, el nuevo diseño del mercado eléctrico y el reforzado sistema de comercio de emisiones sean motores fundamentales para potenciar nuevas inversiones en renovables que ayuden a Europa a convertirse en número uno en este sector. En la revisión de la Directiva de energías renovables pretendemos abordar muchas de las preocupaciones reflejadas en sus enmiendas. Por ejemplo, cómo aprovechar mejor el potencial de la energía renovable en el sector de la calefacción y la refrigeración y cómo incentivar el papel del consumidor. También estamos ocupándonos de eliminar las barreras administrativas e institucionales que retrasan inversiones en Europa. Déjenme que les dé una idea de los elementos que estamos considerando. En primer lugar, sobre objetivos necesitamos aprovechar los progresos alcanzados para 2020. Por eso, estamos explorando establecer los objetivos nacionales de 2020 como un punto de partida. En segundo lugar, la Directiva se concentrará en tres sectores que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos electricidad, calefacción y refrigeración, y transporte. En concreto, compartimos su preocupación sobre el lento progreso en el sector del transporte. En tercer lugar, otro punto fundamental será el papel de los esquemas de apoyo a renovables. En nuestra propuesta consolidaremos el cambio hacia un sistema basado en el mercado para mecanismos de apoyo a las renovables y hacia la convergencia de esquemas de apoyo nacional. Como ya he mencionado, planeamos avanzar hacia un mejor diseño del mercado, que, junto a un sistema de comercio de emisiones reforzado, facilite a los generadores de energía renovable que el máximo beneficio provenga del mercado. Y por último, hemos visto en este informe que el asunto sobre los criterios de sostenibilidad de la bioenergía despierta un interés considerable. La Comisión está trabajando en una política de sostenibilidad mejorada para biocombustibles y biomasa. La biomasa es la principal fuente de energía renovable en la Unión Europea y estamos buscando un enfoque pragmático que garantice ahorros considerables de emisiones, que evite riesgos de impactos medioambientales significativos y evite cargas administrativas innecesarias, sobre todo para pequeñas plantas de energía y propietarios de pequeños bosques. Señorías, permítanme concluir subrayando la importancia que para mí tiene este debate y la aportación del Parlamento Europeo en la preparación de las futuras propuestas legislativas. Quisiera mencionar un último aspecto que me parece de gran importancia para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Me estoy refiriendo a la necesidad de movilizar inversiones en estos sectores. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas nos ha abierto la puerta a nuevas posibilidades que debemos aprovechar con inteligencia, y quisiera hacer un llamamiento a autoridades locales, regionales y nacionales para que hagan un mayor uso de este instrumento. Finalizaré diciendo que la Comisión agradece enormemente estos dos informes. Les aseguro que en las próximas propuestas legislativas seremos ambiciosos y garantizaremos que eficiencia energética y energías renovables sean los motores clave de nuestros compromisos de París y de nuestra transición hacia la descarbonización de nuestro sistema energético, y espero colaborar estrechamente con el Parlamento Europeo para hacer esta noble causa posible.